Paní předsedající, já považuji za úspěch to, že Evropský parlament přijal ještě v tomto mandátu svoji pozici k programu Kreativní Evropa. Kultura je naše společné bohatství, všichni to tak vnímáme a víme, že Evropská unie podporuje tvůrčí umění v členských státech. Já jsem také ráda, že zpráva Evropského parlamentu obsahuje některé pozměňovací návrhy, jako například podporu filmové výchovy, kterou jsem prosazovala. Nadále bude podpořena evropská cena LUX, tedy to je podpora evropských filmů, která zviditelňuje Evropskou unii, ale především zviditelňuje kvalitní filmy a hovoří o hodnotách Evropské unie, dostává je do regionů a mezi lidi.